virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um loftslagsmál en tilefni frumvarpsins er að meginstefnu tvíþætt annars vegar er lagt til að sett verði heildarlöggjöf um loftslagsmál í þeim tilgangi að gefa loftslagsmálum tilhlýðilegan gaum sem sjálfstæðum málaflokki meðal umhverfismála með því er málaflokknum mörkuð viðeigandi staða í íslenskri lagaflóru og fyrsta skrefið stigið í átt að því að sameina undir einum hatti sem flestar reglur sem hafa það að markmiði að stemma stigu við loftslagsvanda samtímans eða aðlaga okkur öll að afleiðingum hans gert er ráð fyrir því að frekari breytingar verði lagðar til á næstu missirum þar sem reglur sem nú eiga heima undir ýmsum öðrum lagabálkum en eiga vegna efnisins betur heima undir löggjöf um loftslagsmál verða fluttar til hins vegar er lagt til að innleiddar verði reglur um viðskiptakerfi e s b með losunarheimildir sem eru hluti af e e s samningnum þessar reglur hafa að hluta

gert er ráð fyrir að frumvarp þetta verði það að lögum leysi lög númer sextíu og fimm tvö þúsund og sjö af hólmi þó þannig að nokkur ákvæði verði látin halda gildi sínu þar til þau hafa runnið sitt skeið helstu nýmæli í frumvarpinu eru þau að lagt er til að meðal markmiða laganna verði að stuðla að aðlögun að loftslagsbreytingum en slíkt markmið hefur ekki áður verið að finna að lögum með aðlögun að loftslagsbreytingum er átt við aðgerðir sem miða að því að styrkja þá þætti mannlegs samfélags og umhverfisins sem viðkvæmir eru fyrir áhrifum loftslagsbreytinga aðlögunin snýst bæði um að undirbyggja þessa þætti fyrir afleiðingar loftslagsbreytinga en einnig um að nýta þá möguleika sem í slíkum breytingum geta falist þá er í frumvarpinu lagt til að lögbundin verði skylda til að gera aðgerðaáætlun í loftslagsmálum hún kostnaðarmetin og uppfærð með reglubundnum hætti lagt er til að skipuð verði sérstök nefnd til að hafa umsjón með því að áætluninni sé hrint í framkvæmd koma með tillögur og vera ráðherra til ráðgjafar auk þess að skila ráðherra árlegum skýrslum um stöðu mála þetta er að mestu í samræmi við núverandi framkvæmd en með frumvarpinu er lagt til að hún verði lögfest auk þess sem skýrari rammi er settur um verkefnið þá er í frumvarp lagt til það nýmæli að stofnaður verði loftslagssjóður sem hafi það hlutverk að styðja við verkefni er stuðlað geti að samdrætti í losun gróðurhúsalofttegunda á íslandi aðlögun að afleiðingum loftslagsbreytinga og aukinni þekkingu almennings á loftslagsbreytingum af manna völdum afleiðingum þeirra og mögulegum aðgerðum til að sporna við þeim gert er ráð fyrir að sjóðurinn verði fjármagnaður með tekjum sem íslenska ríkið fær af uppboðum á losunarheimildum sem því verður úthlutað með frumvarpinu er einnig lagt til að innleiddar verði reglur viðskiptakerfis e s b um losunarheimildir sem settar voru með tilskipun tvö þúsund og níu tuttugu og níu e b um endurskoðað viðskiptakerfi e s b og fylgigerðum hennar þessi innleiðing er til viðbótar innleiðingu grunnreglna viðskiptakerfisins í tilskipun tvö þúsund og þrjú áttatíu og sjö e b og regla um að fella

helstu nýmæli eru þau að fram til fyrsta janúar tvö þúsund og þrettán munu tilteknir nýir geirar iðnaðar á íslandi falla undir viðskiptakerfi e s b þar með talið álframleiðsla járnblendi og steinullarframleiðsla auk fiskimjölsframleiðslu með olíukötlum viðskiptakerfið mun þá einnig ná til fleiri lofttegunda en koltvíoxíðs þar með perflúorkolefna þetta þýðir að nær allur iðnaður á íslandi sem losar gróðurhúsalofttegundir mun þurfa að skila inn losunarheimildum í samræmi við losun sína á undangengnu ári fyrirtækin fá losunarheimildir að hluta til úthlutað endurgjaldslaust en þurfa að hluta til að kaupa þær á markaði í samræmi við reglur viðskiptakerfisins í frumvarpinu er skýrt tekið fram að framtíðarréttur til úthlutunar losunarheimilda verður ekki skilinn frá þeirri starfsemi sem rétturinn byggir á með því er ætlunin að tryggja að ekki geti komið upp sú staða að fyrirtækin skipti um eigendur en rétturinn til ókeypis úthlutunar losunarheimilda sitji eftir hjá fyrri eiganda svo dæmi sé nefnt gert er ráð fyrir því að ráðherra setji reglugerðir til nánari útfærslu ákvæða frumvarpsins sem dæmi má nefna reglur m skráningarkerfi losunarheimilda uppboð losunarheimilda árangursviðmið sem ráða munu endurgjaldslausri úthlutun og reglur m vöktun skýrslugerð og vottun gagna virðulegur forseti ég hef rakið meginefni frumvarpsins og legg til að frumvarpinu verði að lokinni fyrstu umræðu vísað til háttvirtrar umhverfis og samgöngunefndar